Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, Herr amtierender Ratspräsident!

11. September vieles geschehen ist, was mit unseren normalen Regeln der Zusammenarbeit und der Wahrnehmung der Rechtsstaatlichkeit nicht hundertprozentig funktioniert hat. Wir müssen deutlich machen, dass das nicht wieder passiert. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass es unter diesen Umständen geschehen ist.

Wir müssen auch festhalten, dass nicht die Vereinigten Staaten unser Feind sind, und dürfen in solchen Debatten nicht diesen Eindruck entstehen lassen.

Ich hoffe, dass Rat und Kommission uns in diesen Fragen weiterhelfen können, dass diese beantwortet werden können. Ich muss allerdings auch sagen, dass es in manchen Punkten schwierig ist, das wird hier in dem Entschließungstext deutlich.

Deswegen sollte man es auch als behauptete Dinge festlegen, wir sind da nicht immer sicher, dass in den einzelnen Fällen etwas da ist.

Ich möchte die Vizepräsidentin gerne darin unterstützen, dass wir in Fragen der Klärung der Rechte europäischer Bürger, ihrer Informations und Klagerechte, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, entscheidend vorankommen. Dies ist die Gelegenheit, nach vorne zu schauen, um Lösungen zu finden, dass wir im Bereich des Datenschutzes vorankommen, dass wir bei den rechtsstaatlichen Möglichkeiten vorankommen, sodass wir nach vorne konstruktive Lösungen finden, damit sich zu späteren Zeitpunkten solche Dinge, die dort offensichtlich oder angeblich passiert sind, nicht wieder ereignen können.

Deswegen ist es notwendig, dass diese Zusammenhänge von uns deutlich dargestellt werden.

Darin wird nämlich gesagt, es habe einmal einen Brief beantwortet.